Najlepša hvala za besedo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Bom zelo kratka. Ne nameravam razpravljati o sami, preiskovalni komisiji, ki je danes na dnevnem redu in jo je predlagal državni svet. tudi ne o konkretnem, imenu, ampak vendarle je tukaj mogoče potrebno ob tej razpravi nekaj reči o pravosodnem sistemu. poglejte, živimo v državi, kjer smo si želeli, da bo utemeljena na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zdaj, vsaki takšni, vsake takšne anomalije ali pa, kjer se pojavi dvom v pravilno ali pa pravično ravnanje pravosodnega sistema, seveda zmanjšujejo zaupanje državljank in državljanov v to vejo oblasti. In tukaj imamo seveda problem. Danes, če pogledamo, vse raziskave kažejo, da približno triinsedemdeset odstotkov državljank in državljanov ne zaupa v pravosodni sistem in, tudi mi na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti dobimo prav največ vlog s področja pravosodnega sistema, kjer je jasno, evidentno nakazano, da so bile večkrat kršene človekove pravice v različnih postopkih na sodiščih. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice nas je že večkrat opozorilo, da zaradi, nerazumno dolgih rokov, torej, zaradi tega, ker je kršena pravica do, do sojenja v razumnem roku, da moramo te stvari urediti in zaradi tega, ker je kršena pravica do sojenja v razumnem roku, so seveda potem posledično kršene tudi vse ostale človekove pravice. In če Evropsko sodišče za človekove pravice na to opozarja, potem moramo še bolj biti pozorni in dejansko ugotoviti, da je nekaj v tej državi hudo narobe s pravosodnim sistemom. Mi na to večkrat opozarjamo, opozarjamo na anomalije znotraj pravosodnega sistema na to, kako pomembno je, da sodniki in tožilci se zavedajo, da morajo odgovarjati za napake, nastale v postopkih, ko se ugotovi, da so skozi proces nekomu kršili človekove pravice. Tudi kazenski zakonik je ob tem jasen, jasno sankcionira takšno ravnanje, ampak, kolegice in kolegi, mi smo žal v državi, kjer praktično, ko govorimo o sankcioniranju na tem nivoju, nihče za to ni sankcioniran in za napake v postopkih ne odgovarja. Pred, približno štirimi leti smo na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti govorili prav o zlorabah pravosodja v politične namene. Omenili smo različne primere in znotraj teh primerov tudi dokazali, da so bile kršene človekove pravice. Ampak od tiste seje se ni spremenilo praktično nič, niti za milimeter. Če bi se takrat, morda danes sploh ne bi bilo potrebno govoriti o ustanovitvi preiskovalne komisije. Ne, takrat je koalicija se odločila, da sejo obstruira, pa čeprav je šlo za evidentne kršitve človekovih pravic. In takrat je Slovenska demokratska stranka tudi predlagala dva sklepa, ki sta bila zelo splošna. Seveda o njih nismo mogli glasovati, ker se je koalicija odločila, da o tem ne bo razpravljala. In tukaj jaz vidim osebno največji problem, da takrat, ko zaznamo, da so se nekje zgodile krivice, da znamo stopiti skupaj in to oceniti ne na politični ravni, ampak na čisto osebni, človeški in na ravneh, ki so vezane na zakone in Ustavo Republike Slovenije. V tej državi je veliko ljudem, so veliko ljudem kršene človekove pravice. Na to vsako leto opozarjamo v varuhovem poročilu. Opozarjamo tudi sicer, tako preko komisije kot tudi na drugih nivojih. Ampak velikokrat se nič ne premakne, niti za milimeter. Tudi zaradi tega, ker človekove pravice, sploh v koaliciji, vse prevečkrat dojemate in gledate skozi prizmo, politizacije in ideološkosti. Ne pa skozi prizmo ustave in zakonov. Ko bomo to spremenili v tej državi in začeli na te stvari drugače gledati in dejansko dojemali, da je, pomembno, da, vsi skupaj, sploh tisti, ki sedimo tukaj v državnem zboru, spoštujemo ustavo in zakone in da takrat, ko pride do kršitev te ustave in zakonov, na to tudi opozorimo. Ko bomo vsi skupaj to dojeli, potem se bomo lahko premaknili naprej. Do takrat bo pa očitno potrebno ustanavljati takšne in drugačne preiskovalne komisije. Zato jaz predlagam, da v tem državnem zboru vsak poslanec, ki je bil izvoljen v ta državni zbor, se osebno vpraša in izpraša, preden odloči neko stvar, da bo glasoval proti ali za, da dejansko odloča v skladu z zakoni in ustavo. In da dejansko skuša delovati pošteno in pravično. Hvala. Hvala